hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breyting á lögum númer sjötíu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund jón b jónasson kolbein árnason sigríði norðmann og steinar inga matthíasson frá sjávarútvegsráðuneytinu málið var sent út til umsagnar og bárust umsagnir frá landhelgisgæslu íslands fiskistofu farmanna og fiskimannasambandi

landssambandi smábátaeigenda náttúrufræðistofnun íslands og umhverfisstofnun þá bárust nefndinni gögn og upplýsingar frá sjávarútvegsráðuneyti þess ber að geta að allar þær umsagnir sem bárust um málið voru mjög jákvæðar gagnvart því og menn einhuga um að hér væri gott mál á ferðinni í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands sem lúta að því að styrkja heimildir ráðherra til að friða

breytingarnar eru í samræmi við tillögur nefndar sem sjávarútvegsráðherra skipaði árið tvö þúsund og fjögur til að kanna forsendur fyrir friðun viðkvæmra hafsvæða jafnframt felst í frumvarpinu tæknileg breyting þannig að ráðherra er veitt lagaheimild til að ákveða bann með öllum veiðarfærum án þess að þurfa að telja upp einstök veiðarfæri sem bönnuð eru ef veiðibann á að vera altækt

hæstvirtur forseti nefndin leggur að lokum til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir nefndarálitið rita arnbjörg sveinsdóttir formaður atli gíslason með fyrirvara kjartan ólafsson karl fimmti matthíasson jón gunnarsson og jón björn hákonarson með fyrirvara